Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, era il 2011 e la Commissione proponeva l'Agenda per le nuove competenze in materia di occupazione. Che cosa abbiamo ottenuto? Niente. Abbiamo raso al suolo i diritti dei lavoratori con le nuove riforme del lavoro. Italia, Grecia e Francia sono la dimostrazione del risultato che abbiamo ottenuto. Avevamo chiesto e chiedevate anzi la mobilità dei lavoratori. Oggi l'unica cosa di mobile che c'è nel mercato del lavoro sono i cervelli in fuga dai paesi del Sud Europa verso il Nord Europa, così come una legislazione forte a livello europeo. Infatti, ancora oggi non riusciamo a mettere mano alla direttiva sul distacco dei lavoratori, che è uscita, è stata revisionata e non è ancora implementata, e già parliamo di revisionarla di nuovo. Purtroppo manca una scelta politica di fondo che vada veramente a tutelare gli interessi dei lavoratori e che si occupi di loro e delle emergenze sociali che oggi attanagliano l'Europa.